Prosil bi, za ustni odgovor. moje vprašanje se pa nanaša ministru za finance, se nanaša na neko nesprejemljivo prakso, ki se pojavlja v našem medijskem prostoru. V zadnjem času smo zasledili več, lahko več člankov in prispevkov, ki govorijo o tem, da podjetja plačujejo podporo z ene strani, z druge strani pa tudi varščino v obliki zakupovanja oglasnega prostora, rednih mesečnih, pavšalov, da o njih lepo pišejo oziroma da jih ne napadajo. Ker je v tem, ker na seznamu teh podjetij, ko lahko zasledimo, je tudi kar nekaj podjetij, v kateri ima država, svoje premoženje . Celo največji del ali pa celo sto, stoprocentno, stoprocenten vložek posameznih podjetjih . In mislim, da tam, ker ima država zraven svoje, da bi morala še posebej paziti, da ne pride do te nesprejemljive prakse. Kajti za delovanje družbe in tudi demokracije je sila pomembno objektivno informiranje javnosti, kajti javnost na podlagi teh informacij oblikuje svoja stališča, mnenje in preference. Če so pa mediji pod vplivom tega plačevanja, so te informacije nujno izkrivljenje in popačijo sliko relalnosti. Težava nastane zaradi tega, ker večina ljudi verjame , da je ta medijska konstrukcija, ki jo delajo mediji na tak način, če jih bo konstrukcija, odgovarja dejanskemu stanju. Ko mediji prikažejo določeno novico in ljudje že zgolj zaradi tega prikaza sprejmejo kot realno, saj je pisalo v časopisu, saj je bilo po televiziji, te izjave lahko poslušamo tudi v parlamentu dokaj pogosto. zato pravim zaradi tega prikazovanja, in ker ljudje tako jemljejo stvari, imajo mediji ne, brez dvoma ključno vlogo pri konstrukciji, ki so v glavnem, ki se v glavah ljudi oblikujejo o realnosti. Moje vprašanje torej v tej smeri glasi: "Če so zaznali ta pojav tam, ker ima država svoja sredstva, ker država mora skrbeti za delovanje demokracije in objektivno informiranje, in kaj je ministrstvo na tem področju storilo oziroma kaj namerava storiti?" Hvala lepa.